Aber nachdem die EU erfahren hat, dass nicht nur Bürger, sondern auch sie selbst belauscht wurden, folgen viele, viele scheinheilige Sprüche und es ist daher Zeit, lückenlose Aufklärung zu verlangen.